C'est évident qu'on ne peut pas financer l'investissement perpétuellement par l'augmentation de la dette.

Donc une forme de frein à la dette, absolument, je suis entièrement d'accord, mais on ne peut pas faire comme si la seule dette qui portait sur les générations futures était une dette financière.